Señor Presidente, como ponente alternativo y como miembro del Grupo Socialista, quiero expresar, en primer lugar, que no podemos votar en contra de una directiva que obviamente significa un pequeño paso adelante, además de que hemos ganado dos batallas que en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales perseguíamos, como era el tema de la exportación de pensiones y la formación profesional de los emigrantes.

Pero esta no es la directiva que habíamos prometido en Tampere y que habíamos prometido durante diez años en el Libro Verde esta no es la directiva de la igualdad de derechos sigue habiendo exclusiones muy importantes

siguen quedando en manos de los Estados miembros decisiones que son decisiones que no deberían ser discrecionales, sino que deberían ser regladas.